Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani bomo v Novi Sloveniji seveda podprli. To je samo uskladitev odloka s statutom Univerze v Ljubljani. Odlok ne širi dejavnosti Teološke fakultete. Soglasje za te študijske programe, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, je fakulteta dobila že leta dva tisoč dvanajst. In pred nekaj leti je parlament že na pobudo Levice zavrnil sprejetje tega odloka. Torej avtonomija univerze je zagotovljena z Ustavo Republike Slovenije in z Zakonom o visokem šolstvu. In na ta način celo Levica, predlaga protiustavne predloge, ko zavrača sprejetje tega odloka. Obžalujemo. Uporablja tudi sovražni govor, na primer v pismu, s katerimi so želeli celo to točko dnevnega reda prestaviti oziroma izločiti iz dnevnega reda prejšnje seje odbora za izobraževanje. Pismo je žaljivo, ne upošteva dejstev in je celo brezpredmetno, stališče celo protiustavno in protizakonito in posega v avtonomijo univerze. Teološka fakulteta je po Enciklopediji Britannici celo prva univerza v Ljubljani, ustanovljena leta tisoč petsto petindevetdeset. Leta tisoč devetsto devetnajst je Teološka fakulteta soustanoviteljica Univerze v Ljubljani, ena izmed štirih fakultet. Torej letos praznujejo sto let in za darilo bi jo nekateri radi izbrisali. Prav tako je v pismu zelo žaljivo, diskriminatorno do profesorjev, ki so vrhunski profesorji, mednarodno priznani strokovnjaki, ki poučujejo na tej fakulteti. Svet Evrope je leta dva tisoč petnajst sprejel celo dve resoluciji, Resolucija dva tisoč šestinsedemdeset in Priporočilo dva tisoč osemdeset, ki pravi, cerkev in cerkvene ustanove so del civilne družbe in prispevajo k razvoju inkluzivnega družbenega okolja. Pa če pogledamo slovensko zgodovino, slovensko književnost, potem vemo, da so bili prav duhovniki tisti, ki so razsvetljevali slovenski narod. Prva slovenska knjiga, tisoč pesto petdeset, Primož Trubar, duhovnik, sicer protestant, ampak duhovni. Dalmatinova Biblija, tisoč petsto štiriinosemdeset, celoten prevod, kar postavlja slovenski jezik med civilizirane jezike. Nekaj več besed bom namenila Valentinu Vodniku, ker letos obeležujemo dvesto let njegove smrti. Prvi slovenski časopis Lublanske novice, tisoč sedemsto sedemindevetdeset, torej bil je tudi ne samo duhovnik, bil je tudi prvi časnikar, prvi, ki je izdal prvo slovensko pesniško zbirko tisoč osemsto šest Pesme za pokušino, Kuharske bukve, te je sicer prevedel, ampak vseeno tisoč sedemsto devetindevetdeset, Babištvo ali porodničarski vuk za babice, prevod tisoč osemsto osemnajst, prve učbenike v slovenščini leta tisoč osemsto enajst v času Ilirskih provinc, za kar potem je bil, ko je Avstrija spet prevzela oblast v naših krajih, tudi suspendiran in upokojen kot učitelj. Izobraževal se je v frančiškanski šoli, torej v krščanskih šolah. Je začetnik planinske poezije Oda vršac. Po zaslugi Zoisa in Vodnika je celo postal Triglav simbol slovenstva. In ne nazadnje bil je Prešernu učitelj. Tako zelo škodljivo je vplival neki duhovnik na slovenske intelektualce. Da ne govorimo še o drugih pesnikih in pomembnih ljudeh. Izpostavila bom Pedra Opeko, ki se je šolal na ljubljanski teološki fakulteti. Iz mojih krajev prihaja, veliki matematik Jurij Vega, ki so ga prav duhovniki začetku izobraževali in prepoznali njegov talent in ga poslali na, večje višje šole. Torej, nekaterim ne bi škodilo, če bi malo ponovili zgodovino in ne pa tako omalovaževali dela duhovnikov, vzgoje in pa tudi Teološke fakultete, ki je soustanoviteljica Univerze v Ljubljani.